Signora Presidente, onorevoli colleghi, le drammatiche immagini delle alluvioni che si stanno verificando in questi giorni sono l'ennesima dimostrazione degli effetti del cambiamento climatico. A fine ottobre l'acqua alta a Venezia ha toccato un metro e 56 centimetri. Ieri è crollata una porzione di viadotto sulla Torino Savona e immagini devastanti arrivano anche dal Sud Italia. Da qui al 2100 gli eventi meteorologici estremi come questi potrebbero aumentare del 50 e, secondo uno studio dell'Agenzia ambientale europea, nel giro di solo 36 anni gli eventi climatici estremi hanno provocato perdite economiche per un totale di 450 miliardi di euro E chi ne paga le conseguenze? A pagare non devono essere e non dovrebbero essere i cittadini ma le compagnie che operano con i combustibili fossili, perché sono proprio loro ad aver contribuito all'innalzamento delle temperature globali e quindi all'aumento delle catastrofi naturali. In passato le compagnie petrolifere non solo hanno nascosto che l'uso dei combustibili fossili avrebbe avuto conseguenze nocive per il clima, ma talune hanno addirittura investito nella disinformazione sui cambiamenti climatici. Ma il tempo della disinformazione è finito e con il recente sviluppo dell' attribution science è possibile collegare la responsabilità di una singola compagnia a un particolare evento climatico, e ciò permetterebbe di applicare veramente il principio chi inquina paga. Quindi basta menzogne, è ora che le compagnie petrolifere paghino per i danni che hanno fatto.